Mais je ne peux pas cacher, devant vous et devant notre assemblée, que les débats au sein de mon groupe ont été vifs et même difficiles, tant en ce qui concerne le taux global d'accroissement des crédits qu'en ce qui concerne les coupes proposées dans la politique de cohésion et dans la PAC. Certains soutiennent fermement les coupes que vous préconisez, d'autres s'y opposent radicalement. Il y aura là, de toute évidence, un débat complexe et difficile. Je suis convaincu que le résultat final ne dépendra pas seulement du montant qui sera consacré à ces politiques mais, fondamentalement, de la qualité des nouveaux dispositifs qui seront mis en place.

C'est dans cet esprit que nous soutenons résolument le doublement, voire le triplement, des crédits en faveur d'un Erasmus étendu aux apprentis, le doublement des programmes de soutien aux PME, l'augmentation de plus de 50 des crédits en faveur de la recherche et de l'innovation, l'augmentation à un niveau inégalé des crédits en faveur de la gestion de nos frontières extérieures une frontière commune se gère en commun la création de nouveaux moyens financiers pour le soutien des investissements et, enfin vous n'en serez pas surpris de la part du corapporteur des ressources propres. Nous soutenons la proposition de la Commission d'introduire un paquet de ressources propres, seul moyen, avec la mise en œuvre effective du principe de valeur ajoutée européenne, de diminuer les contributions des budgets nationaux au financement de l'Union et d'accroître ainsi la légitimité et l'autonomie de l'Union européenne.